Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren Vizepräsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße sehr, dass die Kommission heute die Strategie vorgelegt hat. Wir haben ein Riesenproblem, wir haben ein Problem mit der Verschmutzung der Weltmeere.

Und es bringt heute schon gesundheitliche Probleme mit sich.

Die Kommission hat sehr interessante Vorschläge gemacht. Immerhin gibt es auch einen Legislativvorschlag, der jetzt schon dabei ist.

Und dazu braucht es Gesetzgebungsvorschläge. Die Europäische Kommission ist das einzige Gremium, das Gesetzgebungsvorschläge machen kann. Deswegen Glückwunsch zu dem einen, sehr kleinen Vorschlag, den Sie gemacht haben. Aber ich möchte wirklich darum bitten, dass, wie angekündigt, im Mai der nächste Vorschlag kommt und dass es dabei auch nicht bleibt. Wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen, der diejenigen, die Recycling nach vorne bringen wollen, und diejenigen, die nachhaltige Produktionsmethoden nach vorne bringen wollen, im Wettbewerb besser stellt. Denn es gibt überall gute Ideen, und es gibt überall Menschen, die etwas tun wollen. Aber es gibt auch überall Shareholder, die sagen Wenn du das machst, verlieren wir Geld. Also müssen die Regeln so sein, dass man kein Geld verliert, wenn man in nachhaltige Produktion investiert, sondern dass man Geld gewinnt.